Het was niet te geloven dat men in 2004 de beslissing nam om de onderhandelingen over de toetreding van Turkije op te starten, een niet Europees land als Turkije. Nog ongelooflijker is dat men negen jaar later nog altijd bezig is met die onderhandelingen, ondanks de verbintenis dat de onderhandelingen stilgelegd zouden worden wanneer zou blijken dat Turkije zijn verplichtingen op manifeste wijze niet nakomt. Laten wij in elk geval eens stoppen met te spreken van een vooruitgangsverslag wanneer er in het geval van Turkije helemaal geen vooruitgang ís. Nergens in de wereld zitten er meer journalisten in de gevangenis dan in Turkije. Ook andere opiniemakers, zoals schrijvers en professoren, zitten in de gevangenis omwille van het uiten van een mening. Eergisteren werd de bekende pianist Fazil Say tot een voorwaardelijke celstraf veroordeeld omwille van het uiten van een islamkritische mening. De islamistische regering van Erdoğan vaart meer en meer een autoritaire, anti Europese, antiwesterse en antichristelijke koers en daarom moeten wij nu stilaan een einde maken aan die onderhandelingen over de toetreding van Turkije. Laten wij eens voor eenmaal, Europese Commissie, rekening houden met de kiezers in Europa die meer gezond verstand en meer historisch besef lijken te hebben dan de Europese beleidsmakers.